Señora Presidenta, señor Comisaria, me ha sorprendido mucho su análisis complaciente sobre la ejecución de la Garantía Juvenil, porque hace apenas un mes en su evaluación sobre los programas nacionales de reforma de los países decía exactamente lo contrario. Decía textualmente que el sistema nacional de Garantía Juvenil, en referencia a España, aún no estaba entregando los resultados esperados y la proporción de registro sigue seguía siendo muy baja.

Es una promesa que hicimos desde las instituciones europeas a los jóvenes de que en un periodo de cuatro meses les ofertaríamos una oferta de trabajo o bien un periodo formativo.

Necesitamos que la Comisión Europea obligue a los Estados miembros a cumplir con unos requisitos mínimos, a cumplir con unas directrices, que se cree empleo de calidad y que cofinancien, para precisamente cumplir con la promesa que les hemos hecho solemnemente desde este Parlamento Europeo.